Ich unterstreiche und begrüße auch die Aussagen zum Thema Forschung und Investitionen in die Forschung. Was mir allerdings fehlt, sind deutlichere Aussagen zur Bekämpfung der Armut innerhalb Europas, aber auch zur Bekämpfung der Armut in der gesamten Welt, auf globaler Ebene.

Das lehnen wir ab. Was ich allerdings wiederum durchaus unterstreichen möchte und was ich für sinnvoll halte, ist eine verstärkte Koordinierung der Haushalte der Mitgliedstaaten und der EU unter einer demokratischen Legitimierung. Eine letzte Anmerkung zum Thema Kürzungen Ich möchte ausdrücklich unterstreichen, dass wir Kürzungen im Haushalt nicht für angemessen halten. Wir haben es ja ausdrücklich erwähnt Kroatien wird im Laufe dieses Jahres Mitglied werden.

Diese sind notwendig, für die brauchen wir Geld, für die brauchen wir Personal, damit sie vernünftig arbeiten und zukünftig Krisen verhindern können, und dann sind diese Ausgaben auch sinnvolle Investitionen, die zukünftig zu einer Einsparung von Geld beitragen können.